forseti vill tilkynna að sérstök umræða sem fyrirhuguð var klukkan tvö í dag um vaðlaheiðargöng fellur niður af óviðráðanlegum orsökum þá vill forseti einnig tilkynna að sjöunda dagskrármálið innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta er tekið af dagskrá að beiðni formanns efnahags og viðskiptanefndar enn fremur gerir forseti ráð fyrir atkvæðagreiðslum um afbrigði og þriðju umræðu mál upp úr klukkan annars þá vill forseti geta þess að talsvert fleiri þingmenn hafa óskað eftir að taka til máls